Los ataques dirigidos a estructuras y organizaciones de ayuda humanitaria se han multiplicado en los últimos años.

La semana pasada, en el campo de refugiados de Sarmanda, en Siria, treinta personas murieron en un ataque que difícilmente se puede considerar un accidente. Hay una pauta de conducta. Como lo calificó el Ministro de Exteriores francés, estamos hablando de un crimen de guerra, de un crimen contra la humanidad. La Cumbre Humanitaria Mundial, la primera de la historia, tiene que dar una respuesta urgente y conjunta contra la impunidad. El cumplimiento de la ley humanitaria internacional y la protección de los trabajadores humanitarios deben estar en el centro de la política europea de ayuda humanitaria. La seguridad y la supervivencia de los que más sufren, que son precisamente aquellos a los que queremos ayudar, dependen de esta premisa. Como Unión Europea nos corresponde reforzar el papel crucial de la Corte Penal Internacional. Tenemos que utilizar toda nuestra influencia europea para poner fin a esta situación abominable e inaceptable.